In de context van de westerse krachtmeting met Rusland over Oekraïne is het lichtvaardig om het Kremlin als internationaal geïsoleerd voor te stellen. De groeiende Russische macht en invloed in het Midden Oosten gedurende de laatste zes maanden spreken immers een andere taal.

Op slimme wijze heeft Moskou het South Stream Project ingewisseld voor het Turkish Stream Project.